Pane předsedající, pane komisaři, jsme tu kvůli Nadije Savčenkové, ženě, která sloužila v armádě své vlasti a jako pilotka se neprovinila ničím jiným než obranou územní celistvosti Ukrajiny. Její zavlečení do zahraničí a věznění v Rusku je bezprecedentním porušením mezinárodního práva.

Provádějí na ni nátlak spojený s vynucenou psychiatrickou léčbou, která je stále užívána jako nástroj státního mocenského nátlaku stejně jako v dobách temného stalinismu. Tento teroristický únos a týrání občanky cizího státu spojený s vynucováním lživého přiznání před soudem je hoden co nejpřísnějšího odsouzení a vyvození důsledků.